Először is szeretném én is megköszönni Linda McAvan asszonynak azt a gyors, precíz és pontos munkát, amit ebben az ügyben végzett. És azt gondolom, hogy egy kiemelt fontosságú ügyről van szó, amely bizonyítja azt, hogy ebben az esetben képes a Bizottság és a Parlament is együttműködni. Remélem ennek az együttműködésnek eredményeképpen rövidesen meg is születik a megállapodás, amely az ügy rendezéséhez feltétlenül fontos. Van néhány nagyon fontos dolog, amire rávilágított ez a történet. Elsősorban az, hogy a biztonsági kockázatokra való figyelemfelhívás tekintetében még mindig vannak hiányosságok. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ilyen esetekben is éppen a legszegényebb, legtudatlanabb rétegek vannak kiszolgáltatva. Hiszen ahogy képviselőtársaim is elmondták Peter Liese képviselő úr is hivatkozott erre hosszúak, bonyolultak azok a leírások, amelyek a gyógyszerek mellékhatásairól szólnak.

Ezért is nagyon fontos, hogy a betegek bizalmát vissza tudjuk állítani azáltal, hogy gyorsan és pontosan reagálunk azokra a visszaélésekre, amelyek sajnos ezen a területen is megtörténhetnek.